Auch im Namen meiner Ko Berichterstatterin Sabine Verheyen möchte ich hier sagen, dass wir eine solche Debatte für nicht mehr notwendig erachten. Wir haben jetzt zweieinhalb Jahre lang diese Richtlinie in allen ihren Einzelheiten diskutiert. Wir haben ein breites Verhandlungsmandat vom Parlament erhalten, um mit dem Rat in informelle Trilog Verhandlungen zu gehen. Wir haben in diesen informellen Trilog Verhandlungen weit auseinanderliegende Positionen zusammengebracht in einem wohlausbalancierten Gesamtkunstwerk.

wir glauben, dass eine weitere Debatte hier im Europäischen Parlament nicht zu irgendeinem Mehrwert führt, zumal wir morgen die Entscheidung zu treffen haben, den Text in Gänze anzunehmen oder abzulehnen.